Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je crains beaucoup qu'avec vos prévisions, on nous invite à danser au bord d'un gouffre. En effet, la croissance dont vous parlez ne résulte que d'un mélange d'abaissement des prix du pétrole, de variations de la valeur de l'euro, de liquidités jetées à jets continus par la Banque centrale dans les flammes de la spéculation des banques privées et de guerres économiques internes et externes, sans création d'emplois stables, sans réduction des inégalités et de la précarité. On ne construira pas une Europe moderne, une économie solide ou un développement durable avec de l'austérité et de la casse sociale partout.

C'est pour l'éviter qu'il faut sortir de l'austérité, investir massivement dans la formation et l'éducation, l'emploi qualifié, l'innovation et la recherche ainsi que dans le développement des services concourant au développement humain et écologique.